Madame la Présidente, il en va de la relation entre l'Union européenne et la Turquie comme d'une relation toxique la Turquie bénéficie de nos assiduités et y répond par le mépris et la provocation. J'ai l'impression que c'est une sorte de jeu sadomasochiste où, finalement, nous protestons et, finalement, la Turquie continue et s'en moque complètement.

La question des forages turcs en mer chypriote doit donc être la provocation de trop. La Turquie agit de cette matière comme sur le sujet des îles grecques elle attaque clairement la souveraineté d'un État membre. L'Union européenne ne peut être crédible si elle laisse ainsi ses membres se faire humilier par des États qu'elle continue de financer par ailleurs. Ses condamnations, jusqu'à présent, ne sont que des paroles.

Il est temps d'achever définitivement le processus d'adhésion et de renégocier tous les accords avec Ankara.